W Europie podnosi głowę faszyzm, na przykład parę dni temu Bundestag ustanowił prawo grożące grzywną 50 milionów euro za umieszczanie w sieci treści nieprawdziwych nawet Adolf Hitler tak wysokich grzywien nie stosował. Przypominam, że parę dni temu nie zdołałem się od pani komisarki Maryi Gabriel dowiedzieć, kto będzie ustalał, jakie treści są nieprawdziwe, a w czasach PRL kilka lat siedziałem w więzieniu za głoszenie fałszywych informacji, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL. Siły zbrojne Unii nie będą miały żadnego znaczenia wojskowego. Doskonałym przykładem ich wartości była Srebrenica. Francja ma jako jedyna 300 głowic jądrowych, w porównaniu z 7 tysiącami w Rosji i tyle samo w USA. Jest dla mnie oczywiste, że siły te tworzone są tylko po to, by w razie czego nieść tak zwaną bratnią pomoc krajowi, który zbuntowałby się przeciwko okupacji Unii Europejskiej. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.